Señora presidenta, el asesinato de niños discapacitados en zonas rurales de Uganda responde a la carencia de un Estado social fuerte, y no son las únicas violaciones de derechos humanos que ocurren en este país. La pobreza extrema se debe al control del país por parte de una oligarquía.

La Unión Europea consideró fraudulentas las últimas elecciones en las que ganó y, desde entonces, el país ha incrementado su tendencia autoritaria. La libertad de expresión en Uganda no existe muchos críticos con el Gobierno están encarcelados, cuando no han sido asesinados.

La cuestión de género es dramática los datos sobre feminicidios son escalofriantes. Pese a todo, la Unión Europea esto no lo ve y apoya al Gobierno ugandés como un socio que actúa de tapón de personas migrantes hacia Europa. En Uganda hay más de un millón de refugiados procedentes de Sudán y de Somalia. La Unión Europea debería primar la promoción y el respeto de los derechos en su acción exterior, y no subordinar esa cooperación a sus propios intereses geoestratégicos y de seguridad.